Prześladowane są przede wszystkim mniejszości, w tym chrześcijanie. Zanim ten konflikt zostanie rozwiązany, to my musimy bardzo mocno wołać w sprawie tych mniejszości, bo kiedy okaże się, że konflikt rozwiążemy, to tych mniejszości nie będzie. Wspominaliśmy już na tej sali o mniejszości mówiącej w języku aramejskim 2,5 tysiąca Syryjczyków mówi w tym języku, w okolicach Maluli, tam też miałem okazję być.